Návrh tohto nariadenia nemá pritom za cieľ chrániť súkromných investorov, pretože v ekonomike založenej na slobodnej voľbe je potrebné nechať priestor pre aktérov, aby mohli robiť dobré aj zlé rozhodnutia. Musím však povedať, že návrh spravodajcu na zákaz nevyžiadaných ratingov štátneho dlhu ide nad rámec tohto cieľa.